í fyrri umferð hefur ráðherra tólf mínútur til framsögu og aðrir þingflokkar sjö mínútur hver í síðari umræðu hefur hver þingflokkur fjórar mínútur til umráða forsætisráðherra hefur þrjár mínútur í lok umræðunnar